Paní předsedající, kolegyně a kolegové, vystupuji proto, abych upozornila na velmi napjatou situaci, které čelíme ve vztahu k Turecku. Jako členka výboru EMPL jsem měla příští týden navštívit Turecko, ale bohužel tato cesta je zrušena s ohledem na aktuální situaci, která nezajišťuje ani bezpečnost, ani to, že navštívíme instituce, se kterými jsme měli hovořit.

Mě tato situace velmi zneklidňuje s ohledem na tlak Turecka na urychlení zavedení bezvízového styku a také s ohledem na celkový vývoj v Turecku. Já osobně považuji za velmi důležité, aby dohoda EU Turecko byla naplňována a také abychom měli možnost se osobně přesvědčit o plnění podmínek této dohody ze strany Turecka.